Monsieur le Président, l'Égypte est un pôle de stabilité sur une Méditerranée au bord de l'effondrement. La Tunisie est convalescente par rapport au prétendu Printemps arabe, la Libye est un État fantôme, l'Algérie se prépare à une transition lourde de menaces. Monsieur le Commissaire, vous parlez de sécurité et de développement, et vous rajoutez les droits de l'homme. Méfiez vous des droits de l'homme qui vont contre la sécurité et le développement parce qu'à la fin, vous n'aurez ni la sécurité, ni le développement, ni les droits de l'homme. Aussi, il est irresponsable de vouloir déstabiliser l'Égypte, au nom des droits de l'homme, alors que son gouvernement lutte comme il le peut contre le fondamentalisme des Frères musulmans. Nous sommes, comme beaucoup de pays musulmans, en guerre contre le totalitarisme islamiste. Cela doit être clair pour nous. Dans cette guerre, des hommes comme le maréchal Al Sissi, le général Haftar ou Bachar El Assad sont des remparts pour les pays européens, et ceux qui voudront les déstabiliser sont les complices du terrorisme et les ennemis de l'Europe.